Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la seule solution pour mettre un terme au conflit est d'appuyer un règlement inclusif négocié et politique. Il est regrettable que le dernier cycle des consultations à Genève n'ait pas pu aboutir.

Nous avons raté une occasion ici au Parlement au mois de mai, avant l'assaut de Hodeïda et l'aggravation de la situation. Il faut absolument mettre fin au blocus, qui a fait plus de morts que les combats. Une attention particulière doit être accordée aux causes indirectes de décès de civils, qui sont référencés et documentés.

Le Yémen compte plus de trois millions de déplacés internes, plus ceux de Hodeïda. Malheureusement, le financement du programme de résilience dans les zones rurales a été retardé, faute de crédits suffisants. Nous parlons quand même de la pire crise humanitaire! Il faut saluer la position honorable de l'Union européenne au Conseil des droits de l'homme et la résolution L21, qui vient d'être votée pour proroger le mandat du groupe d'experts.